Hvala lepa za odgovor. Tudi meni je izredno žal, da ta sklad naziž ni ni zaživel. Jaz bi samo mogoče poudaril, da v času osnovne šole in srednje šole, ministrstvo skrbi za športnike s tem, da jim omogoča, status športnika. Ko dosežejo športniki neki vrhunec, za njih skrbijo, v klubih in, teh organizacijah, ki so okoli kluba. Sprašujem se, kaj narediti pol po karieri, ko, so te prepuščeni in se pozablja, kaj so naredili za za Slovenijo. Jaz bom rekel. Moj osebni, pogled je to, da sem imel srečo, da sem v času, ko sem ratoval profesionalni športnik, imel možnost še zraven delati in dodatno videti, oziroma slutiti, kaj se mi lahko zgodi po karieri. Marsikakšen od športnikov te možnosti nima, ker je nekako, bi rekel, zaveden. Zato bi jaz mogoče, bi rekel, postavil samo eno tako dodatno vprašanje, a je kakšna možnost, da se v času aktivne kariere uvedejo kakšna izobraževanja v tej smeri, da bi, te športnike ozaveščali oziroma pripravljali na to pot, ki jih čaka po končani karieri? Hvala lepa.